Ich rede heute hier nicht nur als Abgeordneter im Europäischen Parlament, sondern auch als jemand, der viele Jahre in der Wirtschaft, in kleinen und mittelständischen Unternehmen verbracht hat, bevor er hier ins Parlament eingezogen ist. Ich kann schon sagen, dass Mitarbeiterbeteiligungen aus meiner Sicht sehr viel Sinn haben, in dreierlei Hinsicht zum einen für die Arbeitnehmer, zum anderen für die Arbeitgeber, aber auch für die Unternehmen.

Ich möchte zwei, drei Punkte sagen, warum das für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber gut ist. Für die Arbeitnehmer das liegt ja auf der Hand ist es eine direkte Beteiligung an den Unternehmen und auch an den Unternehmenserfolgen, aber es ist auch eine stärkere Bindung der Arbeitnehmer an ihre Unternehmen und somit eine höhere Motivation.

Ich sage aber auch, dass es wichtig ist, dieses Instrument der Mitarbeiterbeteiligung nur als komplementäres und keinesfalls als verpflichtendes Element in Europa zu implementieren, und zwar aus verschiedenen Gründen. Ich komme aus Deutschland. Wir haben in Deutschland gute Strukturen, beispielsweise eine betriebliche Altersvorsoge, die insolvenzsicher ist und schon lange angelegt ist.

Deshalb sage ich, dass wir hier aufpassen müssen, dass man den Unternehmern nicht vorschreibt, dass sie Eigentumsrechte abgeben müssen, ohne dass sie das wollen. Zu meinem Fazit Ich möchte hieran weiter mitarbeiten.